Señor presidente, la comisaria de Comercio Malmström dijo hace unos días a la prensa que la Unión Europea tenía muy poco que hacer y muy poco margen de maniobra.

Ha habido otros casos, como, por ejemplo, cuando el presidente Juncker salió corriendo hacia la Casa Blanca para pedirle al presidente Trump que no perjudicara a los coches alemanes.

¿Acaso hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda?

Señores, no podemos entrar en guerra con los Estados Unidos de Norteamérica, porque nuestra agricultura no lo podría soportar, dada la situación precaria en la que se encuentra. Si no conseguimos llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, lo que hay que hacer es exigir a esta Unión Europea responsabilidad, que aporte soluciones al sector agrícola español ⸺al que yo represento⸺ y que sea tan diligente como lo ha sido en otras ocasiones.